Stimate coleg, sunt total de acord cu ce ați spus dumneavoastră, însă aș vrea să vă întreb legat de ultima parte a discursului dumneavoastră credeți că prea multe reguli și mă refer acum la propunerea făcută de domnul comisar legate de posibilitatea întâlnirii eurodeputaților cu cetățenii, cu asociațiile profesionale nu creează un obstacol în comunicare? În fond, ne întâlnim să discutăm și să ne informăm. Eu văd aceasta ca o îngrădire a comunicării între noi, cei aleși nu e vorba de comisarii numiți, vorbesc de eurodeputați și de cetățeni și asociații profesionale.